tutaj współdziałać, aby rozwiązać ten problem.

arabskim, z którymi mamy teraz do czynienia i z którymi będziemy mieli w przyszłości do czynienia?

Myślę, że może to byłby sposób dotarcia do serca Moskwy, bo zdaje się, że widok różnych morderstw jakoś nie przekonuje Rosji i nie zachęca do współdziałania w rozwiązaniu tego kryzysu.